Madame la Présidente, effectivement, la déforestation en Amazonie continue de battre des records, provoquant une légitime émotion jusque sur nos bancs. Les forêts tropicales sont les premières touchées par la déforestation, tant anthropique que naturelle. Pendant que votre Commission débat sur ce sujet, nous voyons en Europe un recul des terres agraires.

À vous et à votre modèle agricole. S'il y a lieu de critiquer l'appréciation de la situation par le gouvernement brésilien, cela ne peut pas vous détourner de vos propres responsabilités. Comment pouvez vous vous indigner des pratiques des pays tiers lorsque les importations européennes favorisent la déforestation importée? L'Europe est le premier continent en termes de déforestation importée. L'Union européenne a une influence directe sur l'importation de produits à base de soja, d'huile de palme, de cacao et de caoutchouc.

Le soja est, depuis 20 ans, l'un des principaux moteurs de la déforestation, notamment en Amazonie.

Il est ensuite acheté par l'industrie agro alimentaire et la grande distribution. Ce modèle intensif est l'un des piliers de vos traités, le dernier en date, le fameux et honteux traité du Mercosur. Comment pouvez vous vous inquiéter de la déforestation au Brésil lorsqu'on sait que le traité du Mercosur encourage cette pratique?

C'est d'ailleurs pour cette raison que le Parlement néerlandais a voté contre ce traité, et je m'en félicite.

Et là encore, votre vision européiste nuit tant aux producteurs qu'à l'environnement. Vous êtes donc fatalement un maillon de la chaîne de la déforestation, il faut le reconnaître. Comment pouvez vous vous émouvoir de cette situation quand un grand nombre d'entre vous signent servilement les traités de libre échange qui provoquent cette déforestation? Sortons des nombreux traités de libre échange que l'Union européenne a ratifiés, défendons un autre modèle tourné vers le localisme, arrêtons d'importer les produits de la vie quotidienne moins chers que le produit de la ferme d'à côté, stoppons cette libéralisation à outrance et revenons en à un modèle réellement éthique.